Le pari n'est pas encore gagné, la Présidence vient de le rappeler.

S'agissant de l'impact du changement climatique sur les pays en voie de développement, il faut que l'Union européenne reste crédible.

Il ne peut être question de diluer cette promesse, ni par une réduction de l'engagement tel que je viens de le rappeler, ni par une réaffectation des sommes versées au titre d'aide publique au développement à des fins de lutte contre le changement climatique.

L'Union européenne serait bien inspirée de ne pas laisser planer le moindre doute sur sa détermination à lutter pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, d'une part, et contre le changement climatique, d'autre part. Si l'Union européenne devait s'écarter de cette ligne, cela reviendrait à une rupture politique qui ne manquerait pas de miner la confiance des pays en développement dans l'Union européenne. Si nous arrivons déjà à nous mettre d'accord sur ce point, ce débat n'aura pas été vain. Troisième point. Nous avons besoin des États Unis, de la Chine, de l'Inde, de tous les pays industrialisés, mais aussi des pays émergents et bien entendu des pays en développement. À cette fin, il serait judicieux de penser à des partenariats nouveaux Nord Sud, notamment en matière de production d'énergie alternative. L'exploitation de l'énergie solaire à des fins de production de courant électrique au sud de la Méditerranée pourra devenir, si nous le voulons, l'un des grands chantiers Nord Sud, en réponse à la crise économique, d'une

Cela ne devrait en rien remettre en question les efforts qu'il importe de déployer dans le cadre de la lutte contre la déforestation, par exemple, où la responsabilité je tiens aussi à le rappeler des pays émergents, dont certains sont membres du G20, est écrasante.